C'est aussi dans cet état d'esprit, semble t il, qu'un certain nombre de partenaires et de participants à ce sommet sont sortis, pensant que ce sommet n'avait servi à rien.

Je m'étais dit tout simplement, peut être de manière très naïve, que ce sommet servirait au moins à mettre sur le haut de la pile le chômage terrible des jeunes, qui est notre priorité absolue.

Seuls deux États membres ont réellement mis en œuvre la garantie pour la jeunesse.